Señor Presidente, señor Comisario, en la sesión de hoy se ha hablado sobre el programa ordinario de trabajo de la Comisión para 2012, pero hay una parte de ese trabajo aún no concretada y que previsiblemente ocupará una buena parte de los trabajos de la Comisión la que se refiere a las implicaciones institucionales de la gobernanza económica, incluida una posible, una eventual,

Quiero animar a la Comisión a que siga manteniendo en estos asuntos la posición que ha expresado y que ha defendido aquí, en el Parlamento.

que lleva también a evitar que se produzcan dos grupos, dentro de los países de la eurozona, que avancen a distintas velocidades que lleva también a superar la mera restricción, la mera política de estabilidad, para incluir medidas de crecimiento y medidas de solidaridad y que lleva también a incrementar la democracia, con la participación del Parlamento y con el respeto del método comunitario. Pero, volviendo al programa ordinario, quería animar también a la Comisión a que se implique en una política de comunicación efectiva de cara al año de la ciudadanía, en 2013, y que se implique asimismo en la conclusión de los trabajos de negociación para la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de los Derechos Humanos.